ainsi que pour le soutien sans faille apporté aux régions ultrapériphériques. Celles ci, vous le savez, sont particulièrement vulnérables face aux phénomènes climatiques extrêmes.